Caro collega Schwab, mi sa che facciamo un po' di confusione terminologica, perché quelli che tu chiami migranti in realtà si chiamano rifugiati e sono coloro che hanno già ottenuto lo status di protezione internazionale. Quelli che arrivano in Italia sono migranti che, per via di Dublino, rimangono in Italia.